Ich war einigermaßen erstaunt, dass schon wieder mehr oder minder eine Verschiebung dieses Dossiers angekündigt wurde, denn es ist schon überraschend, dass hier überhaupt nichts auf den Tisch kommt. Seit 2005 diskutieren wir dieses Thema, seit 2005 gibt es auch die Empfehlung

Wir brauchen diesen Vorschlag, und wir brauchen ihn dringend! Wir brauchen ihn erstens dringend, weil das Problem der Territorialität gelöst werden muss. Hier haben wir eine Schwierigkeit. Die Welt endet nun einmal nicht mehr an den nationalen Grenzen, und die Probleme werden nicht mit kleinen Austauschbeziehungen gelöst, sondern das geht darüber hinaus. Dringend auch, weil die Rechte der Künstlerinnen und Künstler innerhalb der Verwertungsgesellschaften und gegenüber ihren Rechteverwertern gestärkt und verbessert werden müssen. Das ist nicht in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen der Fall, aber in einigen sehr dramatisch. Dringend auch, weil der Lévai Bericht des Europäischen Parlaments alle Fragen vonseiten des Parlaments beantwortet hat, aber die Reaktion der Kommission bislang ausgeblieben ist. Dringend auch, weil eine weitere Marktkonzentration global gesehen den US Giganten gegenüber unseren europäischen Verwertern zu immer mehr Marktmacht verhilft. Die Zeit arbeitet derzeit für die Dinosaurier am Markt und nicht für das, was kulturelle Vielfalt in Europa so dringend wie das Wasser zum Leben braucht, nämlich auch eine Kultur abseits des Mainstreams, die eben diesen Mainstream dann wieder befruchten kann. Herr Kommissar, werden Sie tätig, aber konfrontieren Sie uns nicht mit einer fast track procedure